Gospođo predsjednice, podržala sam i ovu rezoluciju o pristupu genetskim resursima, ali i poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji. Stupanjem na snagu Nagoya protokola, Europska unija mora provesti konvenciju o biološkoj raznolikosti kojoj je cilj zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, održivo korištenje njezinih komponenti, ali još jedanput pravična raspodjela dobrobiti koja proizlazi iz korištenja genetskih izvora, kao i adekvatan pristup genetskim resursima uključujući fer i pravično dijeljenje koristi koje proizlaze iz toga. Stoga, genetski resursi odnosno tradicionalne i moderne sorte poljoprivrednog bilja, hortikulturnog bilja, ljekovitog i aromatičnog bilja, voćne vrste, divlji srodnici poljoprivrednog bilja i sve druge biljke koje se mogu koristiti za uzgoj u poljoprivredi u cilju osiguranja prehrane, moraju biti pod povećanom prismotrom zbog očuvanja njihove opstojnosti kako za nas, tako i za buduće generacije.